forseti vill láta þess getið að vegna fram kominna óska verður annað til ellefta dagskrárliðum frestað til morguns þá vill forseti tilkynna að engar atkvæðagreiðslur fara fram í dag